Já podporuji obecně veškeré harmonizační a zjednodušující postupy v oblasti nepřímých daní, to bych chtěl zdůraznit. Zde je důležité učinit harmonizační kroky takové, aby nedopadaly na evropské podniky, aby neoslabovaly jejich konkurenceschopnost, a to si myslím, že se i tímto návrhem podařilo. Odlišuji tento návrh od přímých daní, kde si myslím, že je zase výrazná ingerence členských států. Já v přímých daních nepodporuji přílišný aktivismus Evropského parlamentu nebo institucí obecně. Ale chtěl bych upozornit, že se DPH bude měnit, zdá, se ještě několikrát do roku

Já si naopak myslím, že dopadne velmi nepříjemně právě na administrativní náročnost pro plátce daně a chtěl bych vyzvat členské státy, aby se nad tím ještě skutečně zamyslely, protože neustálé změny v oblasti nepřímých daní nepochybně nesvědčí o dobrých postupech v oblasti harmonizace.